Regret faptul că nivelul general al viitorului cadru financiar multianual de 960 de miliarde de euro în credite de angajamente și 908 miliarde de euro în credite de plată la prețurile din 2011 prezintă o reducere de 3,5 a creditelor de angajament și de 3,7 a creditelor de plată,